Regulacja dotycząca roamingu, nad którą jutro będziemy głosować, na pewno jest wielkim sukcesem i pani Niebler jest nie tylko wspaniałym fachowcem, ale jest posłanką elegancką i uprzejmą. Ja sobie pozwolę powiedzieć otwarcie i bardzo niedyplomatycznie, że spodziewałam się od Komisji Europejskiej dużo bardziej odważnej propozycji. My, Parlament i Komisja, jesteśmy przecież instytucjami wspólnotowymi i wspólnie powinniśmy znosić bariery w Unii Europejskiej, walczyć o wspólny rynek, a tymczasem musieliśmy nie tylko prowadzić twarde negocjacje z Radą współpraca z przewodnictwem duńskim jest prawdziwą przyjemnością ale musieliśmy przynajmniej o połowę, bardzo znacznie obniżać propozycje Komisji. Więc mam nadzieję, że dalsze propozycje dotyczące polityki cyfrowej będą bardziej brały pod uwagę szybko zmieniające się technologie, czas zmieniający się, szybko zmieniające się potrzeby obywateli i potrzeby przedsiębiorców, bo tak jak Pani Komisarz powiedziała jeszcze jest w tej dziedzinie wiele do zrobienia.